der Debatte zur Schaffung einer Wirtschafts Beschäftigungs und Sozialunion! Wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa politisch nicht anstreben, fallen wir im globalen Wettbewerb zurück. Die Zersplitterung des Kontinents, die demografische Entwicklung und der Mangel an wirtschafts und sozialpolitischer Kompetenz in der EU sind unsere größten Schwächen bei der Beantwortung der Krise.

Fordern Sie die Kommission auf, die Exit Strategie, die Wachstums und Beschäftigungsstrategie und das Monti Paket zu vereinigen und ein Projekt für Wachstum und Beschäftigung vorzulegen!